breytingu á lögum um framleiðslu verðlagningu og sölu á búvörum númer níutíu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú með síðari breytingum frumvarpið er að finna á þingskjali þúsund tuttugu sem er sex hundruð sextugustu og níunda mál þessa þings frumvarp þetta er samið í samráði við bændasamtök íslands tilgangur frumvarpsins er að lögfesta nauðsynlegar breytingar á lögum númer níutíu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú um framleiðslu verðlagningu og sölu á búvörum vegna ákvæða í samningi um starfsskilyrði sauðfjárræktar milli landbúnaðarráðherra og fjármálaráðherra fyrir hönd ríkisstjórnar íslands og bændasamtaka íslands sem undirritaður var tuttugasta og fimmta janúar síðastliðinn samningurinn er byggður á eldri samningi um framleiðslu sauðfjárafurða frá elleftu mars tvö þúsund en þó töluvert einfaldaður og breyttur samningurinn sem nú liggur fyrir nær yfir tímabilið frá fyrsta janúar tvö þúsund og átta til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og þrettán um efni hans vísast til fskj eins með frumvarpi þessu ekki er í samningnum um grundvallarstefnubreytingu af hálfu ríkisins að ræða hvað varðar stuðningsfyrirkomulag við sauðfjárrækt þó felur samningurinn og frumvarp þetta í sér nokkrar breytingar sem nánar verður gerð grein fyrir í athugasemdum við einstakar greinar frumvarpsins

í fyrstu grein frumvarpsins er fjallað um breytingar á annarri grein búvörulaga þar sem skilgreiningar á hugtökum er að finna meðal annars er hugtakið jöfnunargreiðslur fellt brott þar sem hætt verður að greiða slíkar greiðslur ef frumvarp þetta verður að lögum og munu jöfnunargreiðslur verða felldar inn í beingreiðslur í annarri grein frumvarpsins er kveðið á um brottfall þriðji fjórði fimmti og sjöttu málsgrein tuttugustu og níundu grein laganna sem allar eiga það sameiginlegt að fjalla með einum eða öðrum hætti um útflutning á kindakjöti og skyldu sláturleyfishafa og sauðfjárframleiðenda til að taka þátt í slíkum útflutningi í samningi ríkisins og bændasamtaka íslands um starfsskilyrði sauðfjárræktar frá tuttugasta og fimmta janúar síðastliðinn er kveðið á um afnám útflutningsskyldunnar í ákveðnum skrefum og verður skyldan að fullu afnumin fyrsta júní tvö þúsund og níu ákvæði um útflutningsskyldu falla því brott úr lögunum eftir nánari fyrirmælum gildistökuákvæðis laganna í þriðju greinar frumvarpsins er fjallað um breytingu á ákvæðum þrítugasta og sjöttu grein búvörulaga með tilkomu nýs samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar var markmiðum samningsaðila lítillega breytt og þau umorðuð án þess þó að um neina grundvallarbreytingu á markmiðum sé að ræða með frumvarpinu er lögð áhersla samanber b lið að styrkja búsetu í dreifbýli í samræmi við þetta markmið renna tilteknar greiðslur til ákveðinna lögbýla á svæðum þar sem sauðfjárrækt er sérstaklega mikilvæg fyrir viðkomandi byggð í dag rennur svipuð fjárhæð til viðkomandi byggða í formi styrks í gegnum sjö þúsund fimm hundruð ærgildi en með nýjum sauðfjársamningi var sérstaklega samið um þennan styrk sem úthluta á til þeirra aðila sem nú nota greiðsluna á er ekki lengur gert ráð fyrir svonefndum jöfnunargreiðslum því er gert ráð fyrir því í fjórða grein frumvarpsins að jöfnunargreiðslur renni inn í heildargreiðslumark sauðfjár á samningstímabilinu með hliðsjón af þessu er gert ráð fyrir því í frumvarpinu að fertugasta grein gildandi laga aldri brott og til verði ný þrítugasta og sjöundu greinar búvörulaga þar sem meðal annars verði fjallað um og taldir upp þeir flokkar greiðslna sem gert er ráð fyrir í samningnum frá tuttugasta og fimmta janúar tvö þúsund og sjö í fyrstu málsgrein fjórðu grein frumvarpsins koma fyrir þeir flokkar greiðslna sem stuðningi ríkisins er veitt í það er beingreiðslur sem samkvæmt samningnum eru á ári út samningstímann einn milljarður sjö hundruð og sextán milljónum króna gæðastýringargreiðslur átta hundruð níutíu og átta milljónir króna út samningstímann ullarnýtingargreiðslur þrjú hundruð milljóna króna út samningstímann greiðslur vegna markaðsstarfs og birgðahalds sem í upphafi samningstímans eru þrjú hundruð og ellefu milljónir króna en lækka á hverju ári eða í lok samningstímans um hundrað sextíu milljónir króna svæðisbundinn stuðningur fjörutíu og þrjár milljónir króna út samningstímann og að lokum greiðslur vegna nýliðunar og átaksverkefna áttatíu milljónir króna út samningstímann heildarfjárhæð greiðslna á ári út samningstímann fara úr þremur milljörðum þrjú hundruð fjörutíu og átta milljónir króna í upphafi lækkandi ár frá ári og eru á lokaári samningsins krónu þrír milljarðar hundrað níutíu og sjö milljónir króna tekið skal fram að allar ofangreindar fjárhæðir eru miðaðar við verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs fyrsta janúar tvö þúsund og sjö sem var tvö hundruð sextíu og sex komma tvö stig og taka þær mánaðarlegum breytingum þaðan í frá í annarri málsgrein fjórðu grein frumvarpsins er að finna frekari breytingar er leiða af undirritun nýs samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar í greininni er að finna upplýsingar um heildargreiðslumark í sauðfé sem í gildi verður frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og átta eða þrjú hundruð sextíu og átta þúsund fjögur hundruð fimmtíu og sjö ærgildi einnig er kveðið á um hvert verði heildarbeingreiðslumark sjávarafurða eða milli lögbýla kveðið er á um sömu skiptingu beingreiðslna og farið var eftir árið tvö þúsund og sjö í fimmtu grein frumvarpsins er gert ráð fyrir því að gildandi fjórðu málsgrein þrítugustu og áttundu grein falli brott í dag er greininni ætlað að uppfylla ákveðna samningsskuldbindingu ríkisins samkvæmt núverandi sauðfjársamningi og fellur hún úr gildi fyrsta janúar tvö þúsund og átta eftir þann tíma á greinin ekki lengur við í nýjum sauðfjársamningi er hins vegar að finna ákvæði sem kallar á breytingu á lögum þar sem kveða þarf á um tiltekinn lögvarinn rétt ábúenda eða leigutaka lögbýlis til að kaupa eða skrá greiðslumark á viðkomandi býli í greininni er jafnframt ítrekuð heimild leiguliðans til að framselja slíkt greiðslumark án samþykkis jarðeiganda hæstvirtur forseti ekki er þörf á að fjalla um án sjöttu grein þar sem ekki er gert ráð fyrir því að jöfnunargreiðslur verði áfram greiddar til framleiðenda með þeim hætti sem gert er ráð fyrir í fertugustu grein gildandi búvörulaga er í sjöundu greinar fjallað um hvernig jöfnunargreiðslur eru teknar inn í heildargreiðslumark lögbýla frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og átta um þá framkvæmd er vísað til bráðabirgðaákvæðis ú við lögin í áttundu greinar frumvarpsins er fjallað um þær breytingar sem gert er ráð fyrir að gerðar verði á fertugasta og fyrstu grein núverandi laga gert er ráð fyrir því að í fyrstu málsgrein núverandi fertugasta og fyrstu grein falli brott í heild efni þar sem greinin ef frumvarp þetta verður að lögum á þá ekki lengur við almennt má segja um greinina að í henni er fjallað um svokallaðar gæðastýringargreiðslur í sauðfjárrækt með því er átt við sérstakar greiðslur sem greiddar eru úr ríkissjóði samkvæmt ákvæði í samningi um starfsskilyrði í sauðfjárrækt frá tuttugasta og fimmta janúar tvö þúsund og sjö greiðslurnar skulu fara til þeirra bænda sem uppfylla skilyrði lagagreinarinnar og reglugerð sett um heimild í þeim með þeirri breytingu sem lögð er til á fertugasta og fyrstu grein er reynt að einfalda lagatextann frá því sem nú er og gert ráð fyrir því að almenn efnisákvæði og nánari skilyrði fyrir gæðastýringargreiðslum verði útfærð í reglugerð sem ráðherra setur í samráði við bændasamtök íslands í níundu grein frumvarpsins er gert ráð fyrir því að fertugasta og aðra grein núverandi laga falli brott í núverandi fertugasta og aðra grein er fjallað um hlutverk framkvæmdanefndar búvörusamninga við framkvæmd á eftirliti með gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu gert er ráð fyrir því að hægt verði með lögum að fela framkvæmdanefndinni verkefni vegna gæðastýringar einn annmarki þess kerfis sem nú er í gæðastýringu er hversu mörg stjórnvöld koma að þeim málum sem þar er fjallað um með því að hætta að fela framkvæmdanefndinni ákveðin stjórnsýsluverkefni vegna gæðastýringarinnar verður þessu aðilum fækkað gert er ráð fyrir því að ráðherra feli í reglugerð landbúnaðarstofnun að sinna því hlutverki sem framkvæmdanefndinni er nú falið í lögum ekki er sérstök þörf á að fjalla um tíunda ellefta og tólftu greinar frumvarpsins en um athugasemdir við þær er vísað til framlagðrar greinargerðar með frumvarpinu á þingskjali þúsund tuttugu í þrettándu greinar frumvarpsins er gert ráð fyrir því að nefnd sú sem borð er á fót í fertugustu og sjöttu grein gildandi laga og fjalla um ágreining um það hvort einstakir framleiðendur uppfylla skilyrði um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu eða ekki verður lögð niður í raun hefur það verið svo að á mál hafa ratað á borð umræddrar nefndar samhliða því að ákvæði er varða úrskurðarnefndina eru felld brott er tilvísanir í búvörulögunum þar sem fjallað er um úrskurðarnefndirnar felldar brott úr fyrstu málsgrein fimmtugustu og sjöttu greinar og fyrstu málsgrein sextugustu og fyrstu grein nánar um rökstuðning fyrir ákvæði greinar er vísað til umfjöllunar í greinargerð með frumvarpi þessu í fjórtándu grein er gert ráð fyrir því að fertugasta og sjöundu grein núverandi laga falli brott og þar með að framkvæmdanefnd búvörusamninga hætti að hafa yfirumsjón með gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu í fimmtándu grein er gert ráð fyrir því að fertugasta og áttundu grein núverandi laga falli brott ákvæði hennar hafa nú að mestu verið færð í fertugustu og fyrstu grein í sextándu grein er gert ráð fyrir því að fertugasta og níundu grein núverandi laga falli brott í fertugustu og níundu grein núverandi laga er fjallað um úrskurðarnefnd vegna ágreining um greiðslumark og skipan hennar úrskurðarnefnd samkvæmt búvörulögum vegna ágreinings um greiðslumark fékk þrjú mál til meðferðar árið tvö þúsund og eitt ellefu mál árið tvö þúsund og tvö þrjú mál árið tvö þúsund og þrjú fjögur mál tvö þúsund og fjögur og tvö mál árið tvö þúsund og fimm með ofangreindri breytingu verður það svo að þær ákvarðanir sem gera má ráð fyrir að landbúnaðarstofnun felli verði kæranlegar til ráðherra sem æðra stjórnvalds samanber tuttugustu og sjöttu grein stjórnsýslulaga númer þrjátíu og sjö nítján hundruð níutíu og þrjú í fimmtugasta og sjöttu grein í tíunda kafla um framleiðslu og greiðslumark mjólkur nítján hundruð níutíu og átta til tvö þúsund og fimm er kveðið á um að fertugasta og níundu grein gildi um ágreining vegna ákvarðana á greiðslumarki lögbýla samkvæmt þeim kafla í sextugasta og fyrstu grein í ellefta kafla um framleiðslu og verðmyndun garð og gróðurhúsaafurða tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og ellefu er kveðið á um að fertugasta og níundu grein gildi um ágreining samkvæmt þeim kafla í samræmi við það að úrskurðarnefndin er lögð niður eru ofangreindar tvær tilvitnanir í fertugustu og níundu grein felldar brott úr viðeigandi lagagreinum sautjándu grein frumvarpsins þarfnast ekki skýringar um átjándu grein er ekki þörf að fjölyrða en um hana eiga við þær athugasemdir sem þegar hafa verið raktar um fimmtu grein í nítjándu og tuttugustu greinar eru felldar úr lögunum tilvitnanir til úrskurðarnefnda sem gert er ráð fyrir að verði aflagðar ef frumvarp þetta verður að lögum í tuttugasta og fyrstu grein er fjallað um breytingu á sjötugasta og fjórðu grein núverandi laga í tengslum við afnám útflutningsskyldu á sauðfjárafurðum í áföngum og að fullu þann fyrsta júní tvö þúsund og níu er gert ráð fyrir því að sjötugasta og fjórðu grein falli brott í frumvarpi þessu er gert ráð fyrir að landbúnaðarráðherra hætti að hafa afskipti af samningum milli bændasamtaka íslands og sláturleyfishafa um verkaskiptingu vegna slátrunar og verkunar sauðfjár og stórgripaafurða til sölu á erlendan markað slík samningsskylda er nú felld brott úr lögunum þessir aðilar geta eftir sem áður haft ákveðið samstarf og þá innan ramma samkeppnislaga númer fjörutíu og fjögur tvö þúsund og fimm sérstaklega á það við um samstarf vegna útflutnings á erlendan markað enda hafi það ekki áhrif á samkeppni innan lands í tuttugasta og aðra grein er gert ráð fyrir því að ákvæði fyrstu annarri og þriðju málsgrein sjötugustu og fimmtu grein falli brott þar sem þau hafa ekki lengur þýðingu í greininni er jafnframt kveðið á um breytingu í fjórðu málsgrein núverandi sjötugasta og fimmtu grein í þá veru að sérstakur sjóður svokallaður garðávaxtasjóður sem starfræktur hefur verið og úthlutað hefur verið styrkjum til stofnræktar garðávaxta rannsókna og tilrauna með ræktun og meðferð garðávaxta og vöruþróun á þessu sviði samanber reglugerð númer hundrað áttatíu nítján hundruð níutíu og tvö verði sameinað framleiðnisjóði landbúnaðarins stjórn framleiðnisjóðs annast nú vörslu og úthlutun fjár úr sjóðnum eignir garðávaxtasjóðs í árslok tvö þúsund og fimm voru fimmtíu og þrjú komma sex milljónir króna úthlutun úr sjóðnum árið tvö þúsund og fimm samkvæmt ársskýrslu sjóðsins nam einn komma sjö milljónir króna til fastaverkefnis landbúnaðarháskóla íslands og útsæðisnefndar sem varðar viðhald heilbrigðra kartöflustofna þar sem fjárþörf verkefnisins var meiri en nam árstekjum garðávaxtasjóðs árið tvö þúsund og fimm var mismuninum mætt með viðbótarframlagi úr framleiðnisjóði landbúnaðarins er talið að með því að sameina sjóðinn framleiðnisjóði landbúnaðarins sé hægt að gera hann að öflugri og einfaldari stjórnsýslu með þeim verkefnum sem sjóðnum er ætlað að sinna þeim verkefnum sem sjóðnum er ætlað að styrkja eru nú jafnframt styrkfær úr framleiðnisjóði samanber lög um framleiðnisjóð landbúnaðarins númer áttatíu og níu nítján hundruð sextíu og sex ásamt síðari breytingum og þriðju grein búnaðarlaga númer sjötíu nítján hundruð níutíu og átta og er æskilegt að áhersla verði á að áfram fáist jafnmikið og helst meira fé átt þessara rannsókna eftir sameiningu sjóðanna í tuttugasta og þriðju grein er að finna breytingar á ákvæðum til bráðabirgða við búvörulögin ákvæði p r og s eiga ekki lengur við og eru því felld brott í nýju ákvæði t er sambærilegt ákvæði og nú er að finna í búvörulögunum en ákvæðið er aðlagað nýjum samningi um starfsskilyrði sauðfjárræktar ákvæðið veitir landbúnaðarráðherra áframhaldandi heimild til að gera samning við bændur sem hafa ná sextíu og fjögurra ára aldri um að eiga hvorki né halda sauðfé til og með þrítugasti desember tvö þúsund og þrettán en halda óskertum beingreiðslum á sama tíma ákvæði u tekur á afnámi útflutningsskyldu í áföngum og kveður á um þær reglur sem um það gilda í ákvæði ú er fjallað um það hvernig réttur þeirra sem samkvæmt núverandi lögum fá jöfnunargreiðslur það breytist í greiðslumark í tuttugasta og fjórðu grein sem fjallar um gildistöku laga þessara kemur fram að þeim er ætlað að taka gildi þann fyrsta janúar tvö þúsund og átta en ákvæði annarrar og tuttugasta og fyrstu grein koma þó ekki til framkvæmda fyrr en fyrsta júní tvö þúsund og níu hæstvirtur forseti þá hef ég farið yfir helstu efnisatriði þessa frumvarps og þessa samnings og þess má auðvitað geta hér að bændur hafa fjallað um þennan samning og greitt um hann atkvæði og samþykkt hann með um níutíu prósent greiddra atkvæða ég vil svo að lokum segja þetta ég trúi því að þessi samningur sé sauðfjárbúskapnum mjög mikilvægur ríkið styður með þessu búgreinina til að eflast og þróast og búa sig undir þær framtíðarhorfur sem til dæmis átt samningar boða öflugri og sterkari bændur eru mikilvægari en áður og þeir verða þá betur í stakk búnir til að mæta lægri tollum og breyttum innanlandsstuðningi eins og þessir alþjóðasamningar boða sveitin og öflug bú og bændur skipan miklu máli í okkar sama og dreifbýli landi þessi samningur hefur bæði þýðingu fyrir fjölskyldur sauðfjárbænda og neytendur á íslandi sem fá lambakjöt á lægra verði á sinn disk vegna þessa stuðningsforms við búgreinina þann að sauðfjárræktin hefur í mínum huga gríðarlega þýðingu fyrir íslenskan landbúnað og hinar dreifðu byggðir og lambakjötið er náttúrlega einstök afurð sem vekur athygli um víða veröld fyrir gæði eins og hér hefur oft verið minnst á úr þessum ræðustól og auðvitað einstaklega hátt metið af íslenskum neytendum þessi einstaka afurð sauðkindarinnar og ullin hefur vissulega reynst okkur íslendingum vel og bjargað lífi okkar í gegnum aldirnar landbúnaðurinn er almennt í mjög örri þróun ný tækifæri blasa við í sveitunum sem aldrei fyrr hvort sem það er nú ferðaþjónustan eða þau verkefni sem bændurnir hafa tekið að sér í skógrækt eða landgræðslu svo ekki sé talað um að sú mikla þróun og mikil uppgangur sem verið hefur í hestamennskunni hrossabúgarðarnir vitna um það og það duglega fólk það var auðvitað glæsilegt við upphaf búnaðarþings

auðvitað gleðilegt hversu íslendingar standa með sínum landbúnaði og virða hann mikils það kom til dæmis fram í þessari gallup könnun að sjötíu og fimm prósent íslendinga telja að íslenskur landbúnaður sé að skaffa á sitt borð meiri gæði en gerist og gengur og sýnir hvað samstaðan er mikil níutíu og fjögur prósent íslendinga telja mjög mikilvægt að landbúnaður sé stundaður í landinu og sé öflugur áttatíu prósent íslendinga telja það mjög mikilvægt að ísland verði ekki háð öðrum þjóðum hvað matvælaöryggi og matvælaframleiðslu varðar þessi skoðanakönnun vitnar auðvitað um styrk og sókn íslenskra bænda á síðustu árum við þá öru þróun við þá gæðastýrðu búvöruframleiðslu þann kraft sem einkennt hefur sveitirnar og uppgang síðustu árin þannig að það var mikið fagnaðarefni að heyra af þessari könnun sem staðfesti reyndar það sem ég vissi að íslenskir bændur er mikils metnir ekki bara af fólki á landsbyggði heldur af íslendingum almennt og þeir eiga hér á höfuðborgarsvæðinu eins og í öðrum stórum þéttbýlisstöðum auðvitað mikið af fólki sem virðir störf bændanna telur landbúnaðinn mikilvægan fyrir þjóðina og vill sjá hann eflast því trúi ég hæstvirtur forseti að þessi samningur sem hér

verði sauðfjárframleiðslunni og landbúnaðinum í heild að miklu gagni horft til framtíðar eins og ég sagði áðan með þeim orðum lýk ég minni ræðu og legg til að